To samo o sobě je pokrok. Klienti dostávají možnost svobody volby a také jejich ochrana se posiluje.

Je také potřeba dosáhnout toho, aby si operátoři nemohli kompenzovat tzv. ztráty tím, že by se hojili na domácích hovorech.

Chtěl bych poděkovat kolegyni Nieblerové, která se významně zasadila o to, že tato úprava je daleko komplexnější než ta předchozí. A těm, kteří hovoří o tom, že prý je to újma tržních řešení, bych chtěl připomenout známou pravdu, že tržní liberalismus je ve skutečnosti protekcionismus těch privilegovaných.